Signor Presidente, onorevoli colleghi, indicare nell'etichetta la provenienza delle carni trasformate rappresenterà un importante passo in avanti, un passo in avanti per tutelare la salute dei consumatori, un passo in avanti per combattere frodi e contraffazioni. Ho votato a favore perché questo provvedimento è in sintonia con una richiesta d'informazione e trasparenza che viene dai consumatori, da cittadini europei. Adesso spetterà alla Commissione tradurre queste indicazioni in una norma chiara. È necessario vogliamo dirlo con chiarezza che questa norma non scarichi maggiori costi sui consumatori. Il diritto alla salute è un diritto che non può trasformarsi in un maggiore onere. Ecco perché va studiato con attenzione il rapporto tra etichettatura e costi di produzione. Ecco perché serve una grande attenzione per le piccole e medie imprese, che in alcuni casi cambiano i fornitori tre quattro volte all'anno, ed è necessario avere un'attenzione particolare per i prodotti che utilizzano più tipologie di carne.